Señor presidente, señor comisario, quiero solicitarles su apoyo para una decisión que adoptamos por primera vez en la historia de los acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y terceros países se trata de denunciar el Acuerdo que mantenemos con las islas Comoras, que otorga setenta licencias de pesca a barcos de España, Francia y Portugal en aguas de estas islas. El Acuerdo forma parte de la red de convenios de esta naturaleza que permiten a nuestra flota pescar atún en aguas del Índico. Esta medida responde a la firme voluntad de la Unión de mantener su liderazgo mundial en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y el liderazgo se adquiere con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y en ella se basa nuestra credibilidad.

Esta situación se debe a que se ha constatado que barcos con este abanderamiento incurren en prácticas ilegales de pesca. Sus autoridades ponen escasísimas energías y medios para monitorizar y controlar la actividad pesquera tampoco actualizan su obsoleto ordenamiento jurídico en materia pesquera, que contraviene las obligaciones que impone la legislación internacional. Por estas razones, proponemos esta decisión por primera vez. Hasta ahora, la Unión Europea nunca había rescindido un acuerdo pesquero y, aunque el impacto económico y social de esta medida no será grande, estamos evidentemente ante un fracaso, pero un fracaso necesario, porque seguir así es incompatible con los valores de la Unión. La Unión Europea defiende la pesca sostenible y basada en reglas claras, pero también debe mostrar su firme compromiso en la lucha contra la pesca ilegal a nivel mundial. Hoy estamos convirtiendo en hechos este compromiso y lo hacemos con dos objetivos el primero, contribuir a estimular otro comportamiento del sector y las actividades pesqueras de las Comoras pero, además, enviamos un mensaje a otros países que pueden caer en las mismas tentaciones si quieren seguir trabajando con la primera potencia pesquera mundial, deben asumir sus responsabilidades, reformar su industria pesquera y adoptar todas las medidas legales y materiales para erradicar este tipo de pesca ilegal.